D'ailleurs, dès notre premier échange de vues sur ce rapport d'initiative, il y a sept mois, j'avais mis en doute l'utilité de cet exercice, notamment en raison du fait que la Commission européenne devait présenter en janvier de cette année

2010. De plus, il faut savoir et ne pas oublier que la supervision européenne est elle même en plein bouleversement avec l'accroissement du rôle de la Banque centrale européenne dans l'union bancaire en construction. À mon avis, ce n'est pas au Parlement européen,

Avec ses vingt cinq visas, soixante dix neuf considérants, quatre articles, soixante dix huit recommandations, quinze questions à la Commission européenne, ce rapport devient illisible et inintelligible. Je voudrais quand même dire, Monsieur le Président, que sur le fond il n'y a pas de gouffre d'incompréhension entre les groupes politiques,

Elle n'est pas dans l'intérêt du Parlement.